Nous nous demandons tous comment on peut appliquer le more for more de la nouvelle politique de voisinage sans pénaliser le peuple égyptien.

C'est un immense chantier, c'est quelque chose de très difficile. Ces avoirs sont dispersés dans les banques européennes et c'est une affaire compliquée où nous pourrions aider l'Égypte et qui serait parfaitement entendue par le peuple égyptien.